Die Europäische Union hat eine zentrale Philosophie Sie reagiert auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen mit visionären Plänen und finanziellen Fonds.

Es gibt kein Wachstum, dafür aber Massenarbeitslosigkeit.

Wer diesen Plan analysiert, stößt auf eine Fülle von Annahmen und Schätzungen. Jeder, der sich mit Projektionen beschäftigt hat, weiß Ändert sich eine Annahme, so stimmen auch die Berechnungen nicht mehr. Da fällt mir ein Spruch von Bert Brecht ein, den muss jeder hören Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht.